Strategia europeană pentru regiunea Dunării este o strategie integrată, care va crea interconexiuni între diferite politici europene, focalizându se asupra problemelor principale prezente în întreaga macroregiune. Contribuția grupului ALDE vizează îmbunătățirea transportului de mărfuri prin lărgirea canalului navigabil, dezvoltarea orașelor de a lungul Dunării, prin mărirea capacității portuare, dezvoltarea terminalelor necesare și a unei infrastructuri adecvate, care să permită transportul multimodal, dar și încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii în accesarea fondurilor europene. Doresc să subliniez interdependența economică cu totul deosebită a statelor din zona Dunării, importanța investițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, dar și în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a departamentelor de cercetare ale acestora, pentru a asigura o creștere durabilă și eficientă și pentru a stimula creșterea economiei verzi. Dacă ne dorim creștere economică și crearea de locuri de muncă în statele membre riverane Dunării trebuie să asigurăm premizele implementării cu succes a acestei strategii, prin implicarea autorităților locale, dar și prin parteneriatul public privat. Statele membre trebuie să identifice domeniile prioritare de dezvoltare și să pregătească proiectele aferente din timp, asigurându se că sunt proiecte integrate, care vizează toate fondurile europene disponibile și, în mod deosebit, oportunitățile de cooperare regională. În acest context, consider că este vital să știm exact care este planul de acțiune al Comisiei Europene în privința implementării acestei strategii și a modelului de guvernanță adoptat în acest scop.